Históricamente, las enseñanzas artísticas se vinculaban a las esferas educativas en los tramos infantil y juvenil. No obstante, en la actualidad, el enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han ampliado el espacio tradicionalmente dedicado al arte y a la cultura, y han generado nuevas formas de acceso y de manifestación del sector. El constante avance de las TIC ha propiciado también el fomento de una economía basada en el conocimiento, que ha hecho que la capacidad intelectual y la creatividad ocupen un lugar preeminente en la misma. La propuesta de resolución, que mañana votaremos, parte de la reflexión de que la educación artística constituye la base de la formación profesional en el terreno de las artes y promueve la creatividad, así como el desarrollo físico e intelectual en este ámbito considera que es un componente esencial de la formación en la infancia y en la adolescencia, y que su impartición en las escuelas sentaría las bases para una verdadera democratización del acceso a la cultura. Asimismo, valora la formación como un elemento muy importante para el éxito de los profesionales en el sector artístico y creativo, ya que los estudios artísticos enfocados al desarrollo de una carrera y una profesión, además de talento, requieren del alumnado una sólida base cultural que solo una formación multidisciplinar y sistemática permite adquirir, incrementando, además, las posibilidades de inserción laboral en el sector, en la medida en que proporciona cultura general, metodologías de investigación, espíritu emprendedor, conocimientos económicos y competencias en distintos ámbitos. También, de manera muy especial, reconoce el potencial económico y de empleo de las industrias creativas, culturales y artísticas en la Unión Europea, que supera la aportación de otras industrias muy reconocidas, como son la química o la alimentaria. Por otro lado, conviene no olvidar que las escuelas y los centros de educación artística y de diseño ayudan a crear nuevos estilos y movimientos artísticos, y a promover el acceso a otros universos culturales, lo cual refuerza la imagen de la Unión Europea en el mundo. El proyecto de informe considera que la educación artística debe ser elemento obligado en los programas educativos a todos los niveles escolares y anima a los Estados miembros a coordinar sus políticas en materia de educación artística a nivel de la Unión Europea, y a fomentar la movilidad, tanto académica como laboral, de este sector, prestando mayor atención al reconocimiento de cualificaciones entre Estados miembros. Asimismo, pedimos al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que definan el papel de la educación artística como herramienta pedagógica esencial para revalorizar la cultura, que establezcan estrategias comunes para la promoción de políticas de educación artística y de formación del profesorado especializado en esta disciplina, y que reconozcan el importante papel de los artistas y la creatividad en nuestra sociedad, tal y como ha puesto de manifiesto el Año Europeo de la Creatividad y de la Innovación. Finalmente, destaca la importancia de utilizar los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías y de la información e Internet como canales para una enseñanza moderna y adaptada a los nuevos tiempos, a la hora de introducir la dimensión artística en los currículos escolares, y recomienda el desarrollo común de un portal europeo para la formación artística y cultural, para asegurar el desarrollo y el fomento del modelo cultural europeo. Por todo lo expuesto, pido un apoyo mayoritario al informe, lo que daría una clara señal de apoyo a los profesionales, alumnos y empresas creativas y culturales.